Señora Ashton, hace más de seis meses celebramos aquí un debate sobre el proceso de paz. Insistí, entonces, en que era muy urgente reanudar las negociaciones porque el tiempo no jugaba a favor de ninguna de las dos partes. Comprendo que el bloqueo del proceso haya movido a la parte palestina a tomar la iniciativa y a llevar la cuestión de su admisión a las Naciones Unidas. Ahora estamos en una situación muy compleja. Supongo que al final el asunto pasará del Consejo de Seguridad a la Asamblea General. Deseo que la Unión Europea y sus Estados miembros sean activos y que los Veintisiete estén unidos a la hora de pronunciarse sobre la resolución que finalmente se vote. No caben soluciones simples ni un simple sí, ni un simple no. La resolución de la Asamblea General debe ser cuidadosa, no debe hacer peligrar el proceso de paz ni poner a las partes en situaciones imposibles, tampoco a los otros actores, impulsores principales del proceso. Pero el inmovilismo no debe ser una opción. Señorías, desgraciadamente hoy, como hace seis meses, no puedo ser optimista sobre el progreso de las negociaciones. La noticia conocida hoy de nuevos asentamientos en Jerusalén es, francamente, muy mala. Además, me temo que algunas de las consultas electorales de 2012 no favorecerán una solución. El 2013 podrá ser mejor, pero lamentaría que, coincidiendo, además, con una nueva dinámica de cambio en el mundo árabe, perdiéramos un año.